Señor Presidente, como presidente de la Comisión de Pesca he pedido la palabra para, en primer lugar, felicitar a los ponentes, Dolores García Hierro y Raül Romeva, y también para mostrar mi satisfacción porque hayamos sido capaces de detenernos —aunque sea un poco— en la realidad de las mujeres del sector pesquero, tantas veces olvidadas. Desde luego, no se concibe hablar del sector de la pesca sin hablar directamente del papel de las mujeres y de las familias de los pescadores —a las que también muchas veces dejamos de lado—.